11. Konferencji Ministerialnej Światowej Organizacji Handlu w Buenos Aires, chciałbym podkreślić, że to właśnie rolnictwo powinno być centralnym elementem deklaracji, która zostanie na niej podjęta. Moim zdaniem przyszłe zobowiązania unijne w ramach WTO nie powinny wymuszać zmiany obecnych mechanizmów wsparcia europejskich rolników i rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Zobowiązania te powinny także pozostawiać niezbędny margines swobody do kształtowania aktualnej WPR, również w przyszłości, w tym także możliwości stosowania instrumentów klasyfikowanych obecnie do tzw.

Europejskie rolnictwo zapewnia do tej pory skuteczne bezpieczeństwo żywnościowe Europejczykom, i dopiero gwałtowne zawirowania na niektórych rynkach rolnych unaoczniają nam, jak kształtują się ceny żywności, gdy zaczyna brakować niektórych produktów, jak obecnie